Cornul Africii este una dintre cele mai nesigure regiuni ale lumii.

Implicarea Uniunii pentru menținerea păcii, promovarea democrației și eradicarea sărăciei este vitală. De aceea, consider oportună adoptarea unei strategii a Uniunii pentru Cornul Africii. Astfel, Uniunea se va putea implica mai mult în construirea unor structuri politice democratice și robuste în regiune. Însă, pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de o mai mare cooperare între țările din zonă. Soluționarea disputelor teritoriale este foarte importantă pentru a asigura o pace durabilă în Cornul Africii. De asemenea, restabilirea încrederii între statele vecine va determina o mai mare stabilitate în regiune. Va fi foarte importantă activitatea Reprezentantului special al Uniunii pentru Cornul Africii în perioada următoare.